hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarp til laga um landslénið is og önnur íslensk höfuðlén öðru sinni

meginmarkmiðið með frumvarpinu er að tryggja bæði gæði og framþróun á sviði lénaumsýslu með því að setja lagaramma um lénaskráningar á íslandi sem tryggir öryggi skilvirkni og gagnsæi varðandi umsýslu með íslenskum höfuðlénum með hliðsjón af þjóðfélagslegu mikilvægi starfseminnar markmið þess eru aukinheldur að tryggja að um skráningu léna gildi skýrar reglur þar sem gætt er að hagsmunum almennings og jafnræði aðila um aðgang sé tryggt auk þess má segja að tilgangur laga um landslénið is sé að vernda vörumerkið ísland enda hafa íslensk höfuðlén beina skírskotun til íslands og ímyndar þess bæði út á við og inn á við í samfélagslegu samhengi með því að stuðla meðal annars að því að lén undir íslenskum höfuðlénum séu vistuð með öruggum hætti og umsýsla þeirra örugg og háð eftirliti er jafnframt stuðlað að auknu trausti í notkun íslenska hluta internetsins frumvarpið fastsetur ramma um stjórnun íslenskra landsléna sem hafa verið eða verður úthlutað til íslands og er þar fyrst og fremst átt við stjórnun landslénsins is en þó er jafnframt með frumvarpinu gert ráð fyrir möguleika á öðrum íslenskum höfuðlénum og að lögin skuli jafnframt ná til þeirra er í frumvarpinu lagt til að lénaumsýsla sé frjáls hverjum þeim sem hana vill stunda en sé þó háð starfsleyfi frá hinu opinbera og jafnframt verði sett öflugt eftirlit um starfsemina kvaðir eru lagðar á starfsleyfishafann um að tryggja öryggi stöðugleika og virkni starfseminnar og kveðið á um um heimildir eftirlitsstofnunar til þess að grípa í umsýsluna ef öryggishagsmunir krefjast lögin kveða jafnframt á um umráða og ráðstöfunarrétt íslenska ríkisins á landslénum sem tilheyra íslandi setja skýrar reglur á sviði lénaumsýslu og tryggja eftirlit á markaði enn fremur er lögbundinn sérstakar samráðsvettvangur um lénamál sem jafnframt skal vera ráðgefandi stjórnvöldum varðandi málefni internetsins í víðara samhengi framþróun internetsins hefur verið drifin af samvinnu ólíkra aðila stjórnvalda tæknisérfræðinga og notenda internetsins svo eitthvað sé nefnt og telja má víst að með því að skapa vettvang á borð við þennan verði til mikilvægur samráðsvettvangur um hinar ýmsu hliðar internetsins og málefni því tengdu tilurð frumvarpsins og helstu hvatar að framlagningu þess eiga sér nokkra forsögu enda hófst undirbúningsvinna við frumvarpið árið tvö þúsund og fimm í kjölfar þess að komið hafði upp gagnrýni varðandi framkvæmd lénaumsýslu hér á landi árið tvö þúsund og sjö var formlega sett á fót nefnd um framtíðarskipan lénamála hefur nefndin með hléum unnið að

fremst til komnar vegna þess að hingað til hafa ekki gilt sérstakar reglur um stjórnun og skráningu léna og því hafa skapast nokkuð sérstakar aðstæður hér á landi sé tekið mið af alþjóðlegu samhengi er það afar fátítt að einkafyrirtæki fari með stjórnun landsléna umsýsla landslénsins is var færð til einkaaðila í kjölfar einkavæðingarferlis árið tvö þúsund í flestum ríkjum sem ísland ber sig gjarnan saman við er stjórnsýslu landsléna ríkjanna háttað með öðrum hætti bæði háð varðar rekstrarform þess aðila er annast skráningu léna undir landsléninu sem og hvað varðar réttarumhverfi þeirra frá því að landslénið is var fyrst tekið í notkun hefur mikið vatn runnið til sjávar internetið í heild sinni sem og notkun lénaheita öðlast stöðugt meiri þýðingu bæði fyrir einkaaðila og opinber stjórnvöld sem og samfélagið í heild öryggi rótarléna er mikilvægt út frá hagsmunum einstaklinga fyrirtækja og samfélaga það getur haft áhrif á trúverðugleika og ógnað öryggi auk þess sem umfangsmikil truflun á íslenskum hluta internetsins getur valdið ýmiss konar vandræðum með tilheyrandi tíma og fjármagnssóun fyrir þá sem netinu tengjast hlutverk stjórnvalda í lýðræðisþjóðfélögum er meðal annars að tryggja að innviðir samfélagsins séu með þeim hætti að þjóðfélagið starfi sem best í kjölfar hinnar miklu internetbyltingar sem orðið hefur er óhætt að segja að netið geti talist til mikilvægra innviða samfélagsins þetta viðhorf hefur haft sívaxandi áhrif á stjórnhætti internetsins enda hefur hlutverk stjórnvalda í stjórnsýslu landsléna stóraukist á síðustu missirum enn fremur er ljóst að til þess að löggjöf sem er sett til þess að vernda efni sem sett er á internetið eða þá sem nota internetið sé fullnægjandi þurfa heimildir stjórnvalda til þess að grípa inn í stjórnsýslu lénsheitakerfis að vera skýrar við undirbúning frumvarpsins var litið til ýmissa valkosta varðandi útfærslu umsýslu íslenskra höfuðléna litið var til laga í helstu nágrannaríkjum okkar reglna evrópusambandsins um höfuðlénið eu auk þess sem frumvarpið tekur mið af leiðbeinandi reglum alþjóðlegs samráðsvettvangs stjórnvalda o e c d og fræðirita ákveðið er að skapa starfseminni umgjörð í samræmi við gildandi regluverk og líta þannig til erlendra fyrirmynda í ljósi hinna séríslensku aðstæðna sem lýst hefur verið fjarskiptaregluverkið nýtist sem fyrirmynd og er hugmyndin sú að aðlaga megi þær meginreglur sem eiga almennt við um fjarskipti að lénaumsýslu að mörgu leyti þegar er fyrir hendi eftirlitsstofnun póst og fjarskiptastofnun og er gert ráð fyrir að reynsla stofnunarinnar sé nýtt við framkvæmd löggjafarinnar gert er ráð fyrir að innheimt verði sérstakt rekstrargjald af rekstraraðilum íslenskra höfuðléna sem standi fram af kostnaði við eftirlit póst og fjarskiptastofnunar með þeim úrræðum sem eftirlitsstofnun hefur yfir að ráða er tryggt að grípa megi inn í starfsemina ef starfandi fyrirtæki stendur ekki við kvaðir sem lagðar hafa verið á það er talið að með þessu móti

isnic í samræmi með bráðabirgðaákvæði laganna markmið laganna er sömuleiðis ekki að gera stórvægilegar breytingar á rekstrargrundvelli þegar starfandi fyrirtækja heldur aðeins að setja leikreglur á markaði með því að setja lagaramma á sviði lénamála líkt og fram hefur komið hafa engin sérlög gilt hingað til á þessu sviði hér á landi og af íslenskri löggjöf verður ekki ráðið að umsjón með landsléninu is lúti öðrum reglum eða eftirliti en almennur atvinnurekstur með hliðsjón af mikilvægi starfseminnar í þjóðfélagslegu tilliti er æskilegt að starfsemi á borð við þessa lúti eftirliti til þess að tryggja sanngirni og jafnræði gagnvart borgurunum notendum internetsins um leið og sjónarmið um öryggi og

umræðu hér í þinginu og það voru mismunandi sjónarmið á lofti um hvernig við ættum að bera okkur að sumir vildu að eignarhaldið á léninu væri hjá hinu opinbera og ég hef verið þeirrar skoðunar sjálfur að það væri hið eðlilega í stöðunni en að kostar peninga að fara þá leið að kaupa lénið upp önnur leið til að tryggja hag borgaranna og þá sem skipta við það fyrirtæki sem hefur eignarhaldið á höndum er að setja regluverk til varnar við umræðuna þegar þetta mál kom inn í þingið síðast hélt ég því fram að

þá áttum um málið það reyndist hins vegar vera rangt hjá mér þá hafði verðlagningin verið stöðug henni hafði ekki verið breytt þannig að það er ástæða til að leiðrétta það sem ég sagði þá hér í ræðustól alþingis mér er ekki kunnugt um hvort það hafi orðið verðbreytingar síðan en þetta var röng staðhæfing af minni hálfu við umræðuna um málið á þeim tíma